Wszyscy jesteśmy świadomi, jak wielkie wysiłki podejmują obecnie państwa członkowskie i jak poważnym ograniczeniom budżetowym stawiają czoła. W żadnym wypadku nie należy wysyłać obywatelom Europy negatywnego sygnału w chwili, gdy państwa członkowskie starają się skonsolidować swoje budżety.

2,02. Ustalając swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok 2012, Rada dołożyła szczególnych starań, by nie naruszyć obowiązujących pułapów wieloletnich ram finansowych. W stosownych przypadkach zapewniono odpowiednie marginesy w ramach różnych działów, tak aby można było stawić czoła nieprzewidywanym sytuacjom. Rada jest zatem zaniepokojona poprawkami Parlamentu Europejskiego, które znacznie zmniejszałyby niektóre z tych marginesów lub nawet doprowadziły do przekroczenia pułapu wieloletnich ram finansowych. Rada wyraża również ubolewanie w związku ze zwiększeniami środków na płatności, które Parlament Europejski zamierza poddać pod głosowanie, zwłaszcza w sytuacji, gdy poziom tych zwiększeń przekracza wielkości określone w komisyjnym projekcie budżetu na rok 2012. Nawet jeśli Parlament Europejski pragnie wspierać realizację swoich priorytetów i je uwydatnić, poziom środków na płatności powinien być wystarczający, lecz nieprzeszacowany. Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że przeszacowanie poziomu płatności przyczynia się do niepotrzebnego zwiększenia deficytu budżetowego w wielu państwach członkowskich oraz do zwiększenia potrzeb pożyczkowych, co przy obecnej sytuacji na rynkach kapitałowych jest bardzo niebezpieczne. W związku z tym trzeba należycie uwzględnić wykorzystanie środków w przeszłości, a także realistyczne potrzeby w roku

Rada obawia się, że zwiększenia, które Parlament Europejski zamierza poddać pod głosowanie, przekraczają pułapy w ramach poddziału 1a i działu 4 o ponad 240 milionów euro. Rada odnotowuje, że Parlament Europejski zamierza zatem wnieść o uruchomienie instrumentu elastyczności. Jeżeli chodzi o projekt ITER, Rada pragnęłaby jak najszybszego osiągnięcia porozumienia w sprawie przyznania na ten projekt dodatkowego finansowania. Wyraża jednak ubolewanie w związku z odrzuceniem przez Parlament Europejski wszelkich możliwości przegrupowania środków w celu wsparcia finansowania projektu ITER.

Niepokój Rady budzą poprawki postulowane przez Parlament Europejski, które zakładają przywrócenie projektu budżetu na rok 2012. Konsekwencją takiego działania byłby wzrost o ponad 8. Rada odnotowuje także starania podejmowane przez Parlament Europejski, by ograniczyć zwiększenia środków prowadzące do przekroczenia pułapu w ramach działu 4. Jest jednak poważnie zaniepokojona postulowanymi przez Parlament Europejski ograniczeniami środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Jest to bowiem polityka, która ma wielkie znaczenie dla Rady i dla Unii Europejskiej jako całości.

Działania takie należy prowadzić, by zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów w kontekście rygorystycznej konsolidacji fiskalnej, podejmowanej obecnie przez wszystkie państwa członkowskie. W mojej ocenie nie ma różnic pomiędzy Radą a Parlamentem w odniesieniu do priorytetów Unii Europejskiej, które powinny uzyskać wsparcie z przyszłorocznego budżetu Unii. Jest natomiast dyskusja dotycząca niezbędnego poziomu środków, które zapewnią realizację tych priorytetów. Ten poziom, zwłaszcza poziom płatności, powinien być ustalony w tak sposób, aby nie powodować nadmiernych obciążeń budżetowych dla państw członkowskich i nie zmuszać ich do ograniczania innych ważnych wydatków finansowanych z budżetów narodowych. Na zakończenie pragnę powtórzyć, że Rada wyraża nadzieję i pragnienie, że pozostałe etapy procedury budżetowej będą przebiegały w znakomitej atmosferze współpracy, co pozwoli nam osiągnąć w tych szczególnie trudnych warunkach budżetowych satysfakcjonujące wszystkie strony porozumienie w sprawie budżetu na rok